Desigur că statele membre nu sunt egale nici în modul în care asigură protecția granițelor Uniunii Europene și nici în nivelul de criminalitate, inclusiv, după cum ați spus, eventual vânzarea unor cetățenii.